Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione tocca i diritti umani e lo fa nella maniera sbagliata. Lo fa soprattutto quando si parla di immigrazione, introducendo due principi che fomentano e creano le condizioni per l'illegalità, lo fa quando dice che i non respingimenti sono una soluzione, ovvero si dovrebbero accogliere tutti coloro che cercano di arrivare in Europa, e lo fa poi in una maniera palese, quando dice che le ONG devono essere sostenute e fanno un lavoro meritorio. Questo si scontra con la dura realtà di ciò che accade nel Mediterraneo, di ciò che in questi anni ha creato un vero e proprio problema epocale, in particolare per l'Italia, ma anche per il resto d'Europa. Un'Europa che, nonostante tenga alta la voce, la bandiera dei diritti umani, si è scordata, si è scordata dell'Africa e del Nordafrica. Le tante parole, i tanti annunci, su questo grande piano miliardario per il Nordafrica, si sono rivelati vuoti, inutili perché neanche un euro è stato investito. Ecco, credo che manchi di realtà e manchi soprattutto di pragmatismo questa relazione. Ecco perché voterò contro.